Señor Presidente, una vez más vamos a hablar de los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y terceros países. Si ya me referí a los acuerdos con Colombia y Perú, con enorme daño para el plátano de Canarias, hoy quiero hablar de Marruecos.

Este acuerdo es letal para los productores comunitarios de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias fundamentalmente, y la Comisión lo sabe perfectamente. La Comisión no puede mirar a otro lado y proponernos un nuevo acuerdo sin garantías cuando el vigente se incumple sin que se tomen medidas. Es necesaria la revisión urgente del sistema de precios de entrada, y yo le pido a la Comisión que la acometa sin más demora.